vlastního názoru. Je třeba si jednou provždy vzít poučení, že nelze podporovat lidi, pro něž jsou hesla o lidských právech a demokracii pouze španělskou stěnou, za kterou skrývají touhu po moci a obhajobu vlastních privilegií. Většina problémů severní Afriky a Středního východu je dlouhodobého charakteru a má sociální kořeny, které jsou často bytostně spojené s evropským kolonialismem. Uspěchaná a hlavně válečná řešení takovýchto problémů vedou jen a jen k problémům novým, často ještě horším. Přitom jsme stejně jako před útokem na Irák znovu svědky, že místo hledání kompromisů, cest k porozumění a změnám je tu konfrontační politika, která znemožňuje jakékoliv manévrování. Opět musím zdůraznit, že je snazší válčit, než budovat mír. Snazší a levnější. Opravdu musí za naší politikou stát miliony iráckých uprchlíků nebo vybombardovaná Sirta? Úkolem Evropy má být kultivované a nedvojsmyslné prosazování lidských práv, které neuplatňuje politiku dvojího metru. Souhlasím s tureckými výzvami na urychlené řešení situace v Sýrii. Nechápu ale, proč je možné používat násilí na potlačení kurdských povstalců a nesmí se používat násilí na potlačení syrských povstalců.